Gratuluję posłowi Takkuli za to ważne sprawozdanie w momencie, gdy reputacja sportu, wizerunek federacji sportowych jest mocno nadwyrężony. Parlament Europejski musi wysłać silny sygnał polityczny do federacji, związków, sportowców i kibiców, że zasada obowiązuje nie tylko na boisku, ale także przy zarządzaniu w sporcie. Kluczowa sprawa to dobre zarządzanie w federacjach sportowych, które są na szczycie europejskiego modelu sportu. Ostatnie skandale pokazały, że konieczne są głębokie zmiany i reformy. Należy również podjąć wysiłki zmierzające do zapobiegania działaniom o charakterze przestępczym stanowiącym zagrożenie dla sportu dopingowi, handlowi ludźmi czy wykorzystywaniu nieletnich. Chciałbym też wezwać prezydencję maltańską do działań umożliwiających podpisanie i ratyfikację konwencji Rady Europy o ustawianiu wyników zawodów sportowych Jako były sportowiec doceniam szczególnie poparcie w sprawozdaniu skutecznych systemów kariery dwutorowej oraz dostępu do dalszego kształcenia się i mobilności dla sportowców.